Hvala lepa za besedo. Ponovno pozdravljeni! Ključna vsebina predlaganih sprememb Zakona o starševskih in družinskih prejemnik prejemkih je ponovna uvedba univerzalne pravice do pomoči ob rojstvu otroka otroka in dodatka za veliko družino z ustreznimi korekcijami zneskov. Želja predlagatelja navedenih sprememb je tako izboljšanje socialno-ekonomskega položaja posameznikov in družin, pravičnejša porazdelitev javnih financ, spodbuditev domače potrošnje ter izboljšanje demografske slike Republike Slovenije, čeprav moram povedati, o tej demografski sliki Republike Slovenije se veliko govori, ampak, strokovnjaki pravijo, da ni tako tragično, nekaj časa bo še hudo, poj poj se bo pa začela, izboljševati, tako kažejo projekcije. Zadnjič smo imeli, tudi v okviru Pogledi dva tisoč devetnajst na Ekonomski fakulteti ob udeležbi vrste, uglednih ekonomistov tudi iz Evrope in naših gospodarstvenikov to sliko, in kako bi se dalo te zadeve, premoščati; se pa vsekakor strinjam, da za družine je potrebno skrbeti za, in v tej smeri. V, v zvezi s to predlagano spremembo v poslanski skupini, Alenke, Bratušek ugotavljamo, da se je vlada tega področja družinske politike že lotila, in sicer bodo s prvim prvim dva devetnajst prenehali veljati naslednji varčevalni ukrepi: očetovsko in starševsko nadomestilo bo znašalo sto odstotkov osnove, materinsko nadomestilo, to že sedaj znaša; materinsko namestilo bo neomejeno, starševsko nadomestilo pa bo omejeno na dva- -inpolkratnik povprečne plače; dodatek za veliko družino bodo prejele vse družine ne glede na materialni položaj; do državne štipendije štipendije bodo upravičeni dijaki in študentje iz družin z dohodki pod šesto devetinpetdeset celih trideset evrov neto v povprečju na družinskega člana. Ta sprostitev varčevalnih ukrepov bo torej izboljšala položaj družin, zlasti tisti z novorojenčki, že v letu dva devetnajst. Prav tako se bo razširila pravica do dodatka za veliko družino in za vse družine, ki ga bo po novem, prejelo dodatnih štiri tisoč družin. Vsako povečanje izdatkov pa seveda mora upoštevati, fiskalno pravilo. Recimo, že sprostitev naštetih varčevalnih ukrepov s prvim prvim samo po sebi zahteva v letu dva devetnajst dodatnih petintrideset milijonov evrov. Tudi pri tej točki dnevnega reda bi rad ponovno poudaril, da je socialno in, družinsko politiko potrebno urejevati celovito, brez parcialnih posegov, kajti s takšnim načinom delovanja v pravni red vnašamo negotovost, ter zmanjšujemo pravno varnost; tega pa si pri tako kompleksni zakonodaji in občutljivosti tega področja enostavno ne moremo privoščiti. V poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek predloga zakona iz teh razlogov ne bomo podprli. Hvala.